Am votat în favoarea recomandării, deoarece activitatea Agenției a contribuit la o mai bună implementare a principiilor Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Prin rapoartele publicate, Agenția a scos în evidență probleme în ceea ce privește discriminarea, rasismul, xenofobia sau accesul la justiție.

Trebuie să ne asigurăm că acele categorii vulnerabile sunt protejate într un mod eficient și similar în absolut toate statele membre. Discriminarea bazată pe sex, rasă sau etnie nu poate fi tolerată într o Uniune care tinde spre o integrare tot mai mare, iar Agenția poate oferi cele mai bune soluții la astfel de probleme.